Poparłem rezolucję, ponieważ Unia musi podejmować działania niwelujące nieuzasadnione zróżnicowanie wynagradzania ze względu na płeć. Z oficjalnych danych wynika, jak już mówiono, że kobiety w Unii Europejskiej zarabiają około 16 mniej niż mężczyźni. Oznacza to, że w porównaniu z mężczyznami pracują przez dwa miesiące bez wynagrodzenia. Przyczyny tego zjawiska są różne, kobiety pracują częściej w niepełnym wymiarze czasu pracy, borykają się z blokadą awansu, ponoszą też często główną odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi. W konsekwencji, choć zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii, to jest bardzo ograniczona. Dlatego musimy podejmować działania, które pozwolą osiągnąć konkretne rezultaty poprzez zwalczanie segregacji zawodowej i sektorowej, wzmocnienie praw pracujących rodziców i opiekunów, jak również wdrożenie innych działań, które będą niwelowały różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.